Dodatečné poplatky za prodej letenek prostřednictvím jiných distribučních systémů značně omezují cestující, kteří kvůli tomu nemohou správně porovnávat ceny letů u všech leteckých společností. Všichni cestující musí mít možnost vybrat si svobodně a transparentně tu nejvýhodnější nabídku, tak jak to upravuje nařízení o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů. Je potřeba chránit zájmy spotřebitelů a zajistit, aby rezervační systémy nabízely informace nestranně. Komise by proto měla pravidelně sledovat, jestli nedochází k diskriminačním postupům prostřednictvím počítačových rezervačních systémů, a v případě, že zjistí porušení pravidel, by měla proti těmto praktikám leteckých společností jednoznačně a rychle zasáhnout. Takové vyšetřování ale nemůže trvat nekonečně dlouho.